Panie Przewodniczący! Pomimo tego, że miniony rok okazał się stosunkowo dobry dla europejskiej gospodarki i sytuacji na rynku pracy, to jednak nie powinniśmy zapominać o wciąż nierozwiązywanych problemach. Wydaje się, że z punktu widzenia długookresowych konsekwencji największym wyzwaniem jest wciąż wysokie bezrobocie wśród osób młodych.

Sześć i pół miliona osób w tym przedziale wiekowym należy z kolei do kategorii NEET, co niejednokrotnie oznacza, że niełatwo będzie ich przywrócić na rynek pracy lub skłonić do podniesienia swoich kwalifikacji. Blisko 30 młodych osób nie ma pracy dłużej niż rok i trzeba będzie podjąć szczególnie intensywne działania aktywizujące ich zawodowo. Te wszystkie dane pokazują, że w przyszłości pojawią się ogromne problemy dla systemów zabezpieczenia społecznego, ale konieczność intensyfikacji działań przez publiczne i prywatne służby zatrudnienia jest bezwzględnie potrzebna. Rośnie w Europie całe pokolenie, którego znaczna część nigdy nie pracowała lub nie będzie miała stabilnego zatrudnienia, dlatego też konieczne jest podjęcie odpowiednich działań na wszystkich poziomach, w tym również Unii Europejskiej. Ponadto my, jako Parlament Europejski, musimy dopilnować w czasie przeglądu wieloletnich ram finansowych tego, aby zostało zagwarantowane odpowiednie i stabilne finansowanie wszystkich inicjatyw służących poprawie sytuacji młodych osób na rynku pracy. Dlatego też poparłam sprawozdanie dotyczące aspektów społecznych i zatrudnienia w rocznej analizie wzrostu na rok